La gente pasa hambre, no tiene medicinas, es perseguida, acosada y encarcelada. Y todo eso no se puede enmascarar con una convocatoria fraudulenta de elecciones que ni son democráticas ni son libres. A los partidos de la oposición se les declara ilegales y a los adversarios se les encierra y se les inhabilita. No se permite la observación electoral y no hay ni una sola garantía de legitimidad democrática, porque quien tiene que garantizarla —el CNE— ni es independiente ni es democrático. Con estos antecedentes no podemos hacer el análisis a posteriori La Unión Europea no puede aceptar la celebración de unas elecciones fraudulentas y mucho menos el resultado de unos comicios amañados de antemano.